Hvala lepa za besedo, hvala lepa vsem skupaj. Tudi lep pozdrav! Ja, tu ste nanizali nekaj vprašanj. Rad bi povedal samo to, da drži, da je Avto Krka leta dva petnajst sklenila pogodbo z Ministrstvom za notranje zadeve, mislim, da oktobra dva petnajst. Cena najema takrat je bila osem tisoč cirka osem tisoč devetsto, evrov, v dvanajstem mesecu dva petnajst je bil sklenjen en aneks in potem februarja dva šestnajst drugi aneks, tako da je ta, cena najema narasla na devet tisoč osemsto cirka evrov. Seveda, s tem so dobili tudi v najem nekaj več nepremičnin, kot je bilo v osnovni pogodbi. Jaz se seveda jaz upam, da ne bo novega migrantskega in begunskega vala, tako da teh objektov, tega zemljišča ne bi rabili v prihodnje. Res je tudi to, da je, prvega šestega prišlo to obligacijsko razmerje na urad za, oskrbo in, migracije, je pa zadeva takšna, da se ta objekt uporablja zdaj v teh trenutkih za skladiščenje, raznih artiklov. Predvsem bi pa rad povedal to, da je je pred kratkim predsednik vlade obiskal občino Lendava, kjer je opravil tudi pogovor z županom Lendave in, tu smo dobili tudi nalogo, da prevetrimo to obligacijsko razmerje, potrebnost te pogodbe, tako da bomo v kratkem tudi, dobili neke rezultate in ukrepe. Hvala.